Ce n'est pas seulement une pollution visuelle, un gaspillage de ressources mais cela entraîne aussi la mort de milliers d'animaux, surtout les oiseaux de mer.